Madame la Présidente, Madame la Commissaire, je pense pouvoir dire qu'avec cette proposition, le Parlement européen se positionne comme le meilleur défenseur d'une politique de cohésion forte et ambitieuse, tant nous avons besoin d'une grande politique de solidarité pour réduire les fractures territoriales dans une Union européenne qui a été défigurée par les politiques d'austérité. Notre commission du développement régional est quasiment unanime pour considérer qu'une baisse du budget ne peut être acceptée et la balle sera, après le vote de ce rapport, dans le camp du Conseil

dans sa proposition initiale, un certain nombre de propositions que je formulais dans mon rapport. Restent les conditionnalités macroéconomiques, que nous refusons. Nous appelons à voter l'amendement que nous avons déposé pour les supprimer.